Voorzitter, we mogen onze grenzen niet meer beschermen en we kunnen nu zelfs onze eigen kinderen niet meer beschermen tegen het dagelijkse geweld van de islam, dat we zelfs nu nog importeren.